Aș dori s o întreb pe doamna Foster dacă consideră că, în cazul în care programul GMES nu va fi finanțat integral din bugetul Uniunii Europene, aceasta ar putea însemna faptul că unele state membre care, de exemplu, nu participă în mod voluntar la finanțarea GMES, dar care ar putea fi afectate de dezastre naturale, nu vor putea avea acces la datele colectate și furnizate de GMES